Predsedujoča, še enkrat hvala za dano besedo. Jah, glejte, obadva referirata pač na ta človeški faktor. S tem se je seveda moč strinjati, ne? Poleg tega, da je seveda problematika problematika pitja ali pa zlorabe, drugih opojnih sredstev, drog, seveda stvar širše, neke celostne obravnave, od šolstva in vseh možnih deležnikov, ki so tukaj pa vendarle, tudi zgledi, vse, kar se tiče konteksta alkohola, da po zaslugi starejše zakonodaje so se celo v nekaterih državah za tretjino zmanjšale smrtne nesreče. Zato me veseli, zato me veseli, da je gospa ministrica navedla tri tri ukrepe, ki bodo zdaj podvrženi noveliranju v Zakonu o pravilih cestnega prometa. Navedli ste uporabo telefona med vožnjo, sekcijsko merjenje hitrosti ter znižanje alkohola v krvi. Jaz moram seveda poudariti, da so tudi letos, je moj poslanski predlog Vladi Republike Slovenije šel na to, da da se naj znižane oziroma dovoljena stopnja alkohola iz sedanjega nula pet grama alkohola alkohola na kilogram krvi, zniža na nič cela štiriindvajset oziroma nič cela tri grama alkohola na kilogram krvi oziroma nič cela štirinajst miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Tako da tu smo se nekako našli, ker vemo, da vseeno vseeno tudi že čisto manjša stopnja alkohola seveda zmanjša sposobnosti za vožnjo. Zdaj, tukaj zdaj, ministrica mi je že v bistvu odgovorila, bi pa, se pravi, da sodelujete, ne, že pri prenovi oziroma ste aktivni pri prenovi prometne zakonodaje, zato bi tudi še ministra tukaj vprašal, če tudi vaše ministrstvo sodeluje pri prenovi prometne zakonodaje, s ciljem izboljšanja prometne varnosti, tukaj pri delu, ki se nanaša na neko policijsko delo, tudi moj predlog vladi je bil obvezno pridržanje voznika, ki ima v v organizmu določeno stopnjo alkohola, ne, ne da se ga kar spusti, ko on pač reče, da si bo, zagotovil prevoz, ne, seveda je pa seveda to vpraševanje, vprašanje stroke, kolikšna naj bo ta stopnja alkohola. Se pravi, minister, tudi vi oziroma vaše ministrstvo, kaj dela na prenovi zakonodaje za varnost cestnega ...